Uniunea energetică trebuie să aibă ca element central o piață internă a energiei eficientă, funcțională și care să asigure o creștere economică și locuri de muncă. Prețurile accesibile și competitivitatea pentru consumatorii individuali și pentru consumatorii industriali, precum și protejarea consumatorilor vulnerabili ar trebui să reprezinte consecințele naturale ale unei piețe funcționale. Subliniez, domnule vicepreședinte, importanța stabilirii obiectivului minim de 10 de interconectare pentru energie electrică până în 2020 și posibilitatea de a avea 15 interconectare până în 2030, însă solicităm Comisiei să facă o raportare anuală privind progresul de atingere a acestor obiective. Obiectivul de 10, alături de o propunere legislativă ambițioasă de a restructura piața de energii electrice, va spori securitatea aprovizionării și va asigura că piața energiei electrice va fi mai bine adaptată la tranziția energetică. Salut propunerea de a crea centre regionale operaționale pentru planificarea și gestionarea în mod eficient a fluxurilor de energie electrică și gaze naturale transfrontaliere și subliniez necesitatea de a dezvolta o infrastructură energetică regională în zonele vulnerabile. Regret însă, domnule vicepreședinte, faptul că pentru sărăcie energetică nu se propune o abordare europeană. Grupul SD susține coordonarea la nivel european a planurilor naționale de acțiune, a tablourilor de bord, schimburilor de bune practici și o abordare orizontală a accesibilității energiei. Ca parte a revizuirii directivelor privind eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor, sărăcia energetică va trebui, de asemenea, considerată o prioritate dar, din păcate, Comisia nu menționează revizuirea acestor directive și nici a legislației privind ecodesign ul și etichetarea energiei, revizuiri pe care grupul nostru le solicită. Revizuirea acestor directive va contribui fără îndoială și la îmbunătățirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice, iar Comisia trebuie să se asigure că Uniunea vorbește cu o singură voce în negocierile cu țările terțe privind îmbunătățirea securității energetice.